a túto skutočnosť si musíte, vážená pani vysoká predstaviteľka Európskej únie, dobre uvedomiť. Aj keď pri výbere diplomatov do tejto služby požadujeme predovšetkým odbornosť, kvalitu a skúsenosti, nemôžeme úplne vynechať aj princíp vyváženého geografického zastúpenia z jednotlivých členských štátov. Nemať zastúpenie vo významných vonkajších aktivitách Európskej únie môže v dotknutých krajinách totiž vyvolať pocit nespravodlivosti či krivdy.